Wir reden heute Morgen sehr viel über gezieltes Wachstum in der Europäischen Union.

Deswegen brauchen wir in dem zukünftigen Budget mindestens genauso viel Geld, wie wir es bisher zur Verfügung haben.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob im Rat die Freunde des wirklich eine gute Kohäsionspolitik wollen, die wir aber brauchen, um aus der Krise herauszukommen. Einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen In der negotiation box die auch schon des Öfteren hier besprochen worden ist, sind im Bereich der Kohäsionspolitik im Grunde genommen 90 aller Punkte im Mitentscheidungsverfahren mit dem Europäischen Parlament. Bitte akzeptieren Sie, dass das Parlament diesmal erstmalig in allen Bereichen der Kohäsionspolitik im Mitentscheidungsverfahren steht. Wir sind Mitte Juli fertig mit den Verhandlungen im Ausschuss.

Ich hoffe, dass der Rat dazu dann auch bereit ist.